ale len v pozmenenej podobe. V záujme konzistencie a jednoznačnosti nariadenia bolo preto potrebné odstrániť viaceré rozpory obsiahnuté v texte doplňujúcimi a pozmeňujúcimi návrhmi.

Upozornenie pani spravodajkyne na zdvojovanie predpisov týkajúcich sa označovania s inými právnymi aktmi hovorí o tom, že pri legislatívnej práci by sme mali dôslednejšie monitorovať rozličné väzby a súvisiace právne opatrenia.